Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da kratko predstavim poglavitne rešitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Državnemu zboru ga je vlada predložila v obravnavo in sprejem zakona po nujnem postopku, ker gre za nekatere uskladitve zakona s pravom Unije, ki jih je nujno treba uveljaviti s prvim januarjem dva tisoč devetnajst. Glavni namen sprememb zakona je prenos dveh evropskih direktiv, se pravi, Direktive o spremembi DDV, Direktive glede obravnave kuponov ter določb direktive v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV-ja, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. S prenosom Direktive glede obravnave kuponov se v zakon vključujejo nova harmonizirana pravila Unije, s katerimi se zagotavlja enotna DDV obravnava vseh kuponov v vseh državah članicah. Razlike v nacionalnih ureditvah so povzročale problem dvojnega obdavčevanja in težave pri čezmejnem širjenju svojih dejavnosti, namesto da bi imeli korist od enotnega trga, s temi pravili pa naj bi se to stanje odpravilo. V novih pravilih bodo z zaradi zagotavljanja pravilnega obračunavanja DDV jasno opredeljene različne kategorije kuponov. To bo omogočilo enotno obravnavo transakcij, ki vključujejo kupone, po vsej Uniji. Nova pravila bodo veljala za kupone, ki bodo izdani po enaintridesetem decembru dva tisoč osemnajst. S prenosom direktive, vz se v zakon vključujejo poenostavljena pravila o DDV-ju za mala podjetja, izvajalce telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se ti opravljajo za osebe, ki niso davčni zavezanci, v drugih državah članicah. Veljavna pravila za obračunavanje DDV-ja v skladu s pravili države članice potrošnje predstavljajo sorazmerno veliko administrativno in finančno breme za podjetja, ki na skupnem trgu Unije opravljajo navedene storitve v majhnem obsegu. Zato so bile s spremembo direktive uvedene poenostavitve in izpolnjevanje obveznosti glede DDV-ja za dobave storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Te bodo za izvajalce pomenile manjše administrativne obremenitve in s tem povezane s, nižje stroške, lazi lažji vstop na trge drugih držav članic in hitrejšo rast. Nova pravila bodo veljala za storitve, opravljene od prvega januarja dva tisoč devetnajst dalje. S predlogom zakona se prenaša tudi del direktive, ki spreminja DDV direktivo glede obdobja uporabe neobveznega mehanizna, mehanizma obrnjene davčne obveznosti za določene dobave, ki so dovzetne za davčne goljufije. Ta ukrep po trenutni ureditvi, se bo uporabljal do enaintridesetega decembra dva tisoč osemnajst, za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov pa se podaljšuje ta uporaba do tridesetega junija dva tisoč dvaindvajset. S ciljem administrativnih poenostavitev se nadalje ukinjajo določene obveznosti davčnih zavezancev, se pravi ukinja se vlaganje nekaterih izjav in obrazcev, za katere so v za katere se je v dosedanji praksi pokazalo, da so nesorazmerno obremenjujoče za davčne zavezance in tudi za davčni organ. Naslednji sklop sprememb pa je vključen, pa so vključeni le manjši redakcijski popravki, prilagoditve Zakona o davku na dodano vrednost, ki so potrebni zaradi sprememb carinske zakonodaje Unije, ter vsebinske prilagoditve zakona, ki so potrebne zaradi zagotavljanja sistemske usklajenosti določb ZDDV-ja, z Zakonom o davčnem postopku. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, upoštevajoč navedeno vam predlagam, da podprete dopolnjen predlog zakona, v katerem so vključeni tudi amandmaji, ki jih je sprejel odbor, za finance in se ustrezno naslavljajo na dana opozorila. Hvala lepa.